Herr Präsident! Seit der Verpflichtung der EU Mitgliedstaaten im Jahr 2005, insgesamt 0,7 ihres Bruttosozialproduktes für öffentliche Entwicklungshilfe bereitzustellen, ist wenig geschehen.

Dabei sind laut einer Umfrage der vergangenen Woche über 80 der Deutschen für eine höhere finanzielle Unterstützung der Länder, aus denen die Flüchtlinge kommen. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite des Mittelmeeres verunglückte Flüchtlinge betrauern und auf der anderen Seite des Mittelmeeres aber zu wenig tun, um die Lebenssituation in ihren Herkunftsländern zu verbessern. Mittel und langfristig sollten wir das Ziel anstreben, dass die reichsten Länder der Erde, zu denen viele europäische Länder auch dazugehören, 1 ihres Bruttosozialproduktes für die Entwicklungszusammenarbeit ausgeben.